Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

werden, zwischen Parlament und Regierung verändert wird, um möglichst schnell reagieren zu können und unliebsame Urteile abmildern zu können. Das Zweite, das uns umtreibt, ist die Fragestellung, wie in Rumänien mit dem dortigen öffentlich rechtlichen Fernsehen umgegangen wird. In der Rechtsgrundlage für das öffentlich rechtliche Fernsehen steht, dass die Parlamentsfraktionen repräsentativ in den Überwachungsgremien vertreten sein sollen, und die Personen, die jetzt berufen worden sind, gehören allesamt der Regierungsfraktion an, was also dem Recht widerspricht. Die dritte Bitte, die wir haben, die dritte Überlegung, die uns umtreibt, ist wahrscheinlich das Wuchtigste, das Schwierigste, nämlich die Vertretung Rumäniens beim Europäischen Rat Ende der Woche. Da hat es einen Streit zwischen dem Präsidenten und dem Premierminister um die Frage gegeben, wer Rumänien dort vertritt.

um dagegenzuhalten. All das sind Punkte, wo wir die Frage stellen, ob jemand als Premierminister in der Lage ist, die demokratischen Spielregeln, die verfassungsmäßigen Spielregeln einzuhalten, oder ob er sein Land in eine Verfassungskrise führen will.